Domnule președinte, stimați colegi, doamna comisar, vreau să mă refer la recenta declarație a vicepreședintelui Comisiei, domnul comisar Oettinger. Pentru mine, este surprinzător că un înalt demnitar, un înalt reprezentant al Comisiei, într un spațiu public, într o întâlnire oficială, acuză și anunță pericolul de moarte a Uniunii Europene din cauza unor state membre, între care și țara mea, România. Sigur că am fost întrebată acasă ce se întâmplă, care sunt cauzele pentru care domnul comisar pune pe lista celor patru state membre și România.

Suntem în topul țărilor cu cetățenii care doresc proiectul european. Vreau și cer această explicație domnului comisar, pentru a spune și eu, la rândul meu, cetățenilor de ce România dorește să distrugă Uniunea Europeană. Am fost printre țările fruntașe la participarea programului la Frontex, la toate programele inițiate de Uniunea Europeană. Care este motivul domnului comisar și eu cred că a fost inadecvată exprimarea domnului comisar, ca să nu spun iresponsabilă, acum, când suntem în preajma alegerilor, doar dacă își face campanie. Urmează alegerile europene și chiar avem nevoie de o unitate în Uniunea Europeană.